Señor Presidente, señor Comisario, tratar este informe del Parlamento ha sido complejo, principalmente porque ha implicado estas medidas que requieren el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio, y así, la propuesta preliminar que la Comisión envió al Parlamento es distinta a la enviada a Ginebra.

entendemos que excepcionalmente se pueden conceder unas preferencias comerciales siempre que tengan en cuenta las sensibilidades de la industria europea, y de forma muy especial del sector textil, que en regiones como la Comunidad Valenciana, en España, sufre severamente las consecuencias de la crisis. Pero este informe nos ha permitido comprobar que, probablemente, las medidas que se pueden tomar dentro del marco del comercio internacional no se pueden tratar con la urgencia que necesitan estos actos, por lo que deberíamos aprender para el futuro.

pero no con la propuesta original de la Comisión, ya que no tiene en cuenta los efectos para la industria europea en cuanto a los plazos de aplicación para los productos sensibles, e incluso retrasaría la aplicación de estas medidas por no coincidir con el texto pendiente de aprobación por la OMC estaríamos fuera de plazo. Por lo tanto, consideramos que es inaceptable mantener esta propuesta y pensamos que tendremos que votar que no.